Știm cu toții că Uniunea Europeană a stabilit obiectivul de creștere a cheltuielilor destinate cercetării și inovării până la 3 din PIB ul Uniunii până în 2020. Însă cum nu toate statele membre vor reuși să atingă acest obiectiv, cred că este necesară o abordare strategică și integrată a cercetării și inovării în contextul Strategiei 2020, astfel încât creșterea investițiilor publice și private în acest domeniu să se realizeze. Ca și membru al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, consider că abordarea Comisiei Europene ar trebui să fie una care să coreleze la maxim sinergiile în cadrul Cadrului strategic comun pentru cercetare și inovare, al Fondului european pentru agricultură și dezvoltare rurală și al Fondurilor structurale, precum și să adopte o strategie bazată pe cât mai multe fonduri suplimentare, care să vizeze cercetarea și inovarea la nivel regional și să sprijine dezvoltarea capacității instituționale a regiunilor care vizează politicile pentru cercetare și inovare.